Daliśmy Europie traktat lizboński, który daje obywatelom więcej Europy. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie można mówić, że chcemy więcej Europy i nie dawać na Europę pieniędzy.

Nie można mówić uczciwie, że chcemy więcej Europy, ale nie chcemy na nią płacić. Europa kosztuje i jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę wydatków na budżet europejski w strukturze wydatków największych płatników, to nie są to wielkie pieniądze. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię jako reprezentant Polski, jako reprezentant Europy Środkowo Wschodniej wszystkie fundusze, które idą na rozwój naszego regionu, który jest wielkim konsumentem dóbr wypracowywanych, produkowanych na Zachodzie Europy, pieniądze inwestowane w nowe kraje europejskie są pieniędzmi inwestowanymi w przyszłość Europy.

Także w tej debacie potrzeba nam więcej europejskiej solidarności.